Ja, hvala. Najprej samo opozarjam, da je kolega imel postopkovno, pa se je čas naše poslanske skupine odšteval , ko je govoril. Seveda se je, ker sem spremljala. Jaz mislim, da, da vsaj tisti, ki danes tukaj sedimo, da se lahko strinjamo, da imamo v Sloveniji resnično kakovostno predšolsko vzgojo. Jaz vem, da sem s tisto, ki so je bili deležni moji otroci, izjemno zadovoljna, še danes, ko bo moja hči, čez par dni dopolnila osemnajst let, se spomnim tistih vzgojiteljic, ki so dejansko z mano šle skozi obdobje odraščanja in, mi pomagale razrešiti marsikatero dilemo. Je pa seveda cilj, ki ga želi naša država doseči, to je petindevetdesetodstotna vključenost, tri- in štiriletnikov v vrtec, zelo blizu in sem vesela, da se temu, vsak dan bolj, približujemo, ampak bojim se, da tak ukrep dejansko k temu, v resnici niti ne bo pripomogel, čeprav se sliši seveda zelo lepo. Malo me zmoti, da se ponovno vlagajo rešitve, za katere se je že enkrat izkazalo, da niso ustrezne. Kolikor želite danes minimizirati mnenje računskega sodišča in ga imenujete, kot da nekaj iz petnih žil vlečemo neke argumente, ampak računsko sodišče je bilo takrat zelo jasno, in, tudi praksa sama je pokazala nemnogo, težav nemalo težav. Ena je bila že danes omenjena, jaz ne vem, kako je v vaših občinah, ampak v naši občini prostora v vrtcih ni. Ne. Tudi če se pogovarjamo, da so se takrat gradile neke dodatne kapacitete, jaz ne vem, če so se, nisem šla tega preverjat, ampak dejansko je že nekaj let kar dolga čakalna vrsta, v vrtcih. In, tako kot je bilo danes to predstavljeno in tako kot je takrat računsko sodišče v resnici povedalo, ko je ta ukrep veljal, dejansko s tem ne bomo približali, možnosti vključevanja v vrtec še za dodatne otroke, ker so preprosto kapacitete zasedene. in, potem je tukaj še en kup enih situacij, kjer dejansko ta rešitev ne pride do izraza. Ena je bila že omenjena, to je za otroke, ki so edinci, da se potem na koncu izkaže, da za enega otroka starši plačujejo več kot za dva, kar verjetno ni neka pravična rešitev in bi bilo treba se domisliti nečesa boljšega. Ali pa v primerih, ko je en otrok v vrtcu in drugi v šoli, kar je ravno tako malo čudno, ne, da je, da je situacija, različna. Ali pa tista, kar je pa še najbolj mene v resnici zmotilo, da so se zaradi tega otroci vpisovali, prednost so imeli tisti, ki so že imeli bratca ali pa sestrico v vrtcu, edinci so zopet ostali nekje zunaj na čakalni listi, tisti, ki so bili pa vpisani, pa jih v resnici v vrtec sploh ni bilo, sploh niso prihajali, so pa zapolnili tisto mesto. In to so tiste konkretne težave potem na terenu, ki jih, tako kot ste rekli, ne, papir vse prenese. Saj ste, predlagatelji danes že to omenili. Papir vse prenese, v praksi so pa potem rezultati malo drugačni. Mene tudi zmotilo, tako kot, mojega kolega Baneta, da se danes že cel dan v bistvu pri različnih točkah operira z nekimi podatki, kjer se dokazuje, da je tisti ukrep, ki je takrat veljal, oprostitve plačila vrtca za drugega otroka dejansko zvišal rodnost. Jaz ne vem, od kje vam ti podatki. Številk niste omenjali, niti niste omenjali, kje, kateri so ti kazalniki, na podlagi katerih to trdite, ampak to seveda ni res. Katerekoli številke pogledamo, če pogledamo, če pogledamo, rodnost ali pa če pogledamo živo rojene otroke na leto, noben od teh podatkov po številkah tega ne potrjuje. Zato zato vas lepo prosim, dajte biti vsaj toliko pošteni, pa potem navajajte konkretne številke. Ves čas se zatrjuje, da se je potem rodnost v letu dva tisoč osem dvignila pa, ampak potem bi morala dva dvanajst tudi pasti, ne, pa ni, če bi to bil zdaj neki konkreten učinek, tega zakona. In tako kot je kolega povedal, rodnost pa imamo nekje v povprečju Evropske unije in je že zadnjih kar nekaj let približno enaka, ni nekih bistvenih naraščanj, pa tudi ne nekih bistvenih, padcev. Ampak, tisto, kar je mene v resnici, neki komentar, ki me je pritegnil in ki sem ga šla malo bolj podrobno gledat, pa je bil, komentar doktorice Nade Stropnik z Inštituta za ekonomsko raziskovanje, ki je bila zelo jasna glede tega ukrepa in tudi glede, vseh ostalih v resnici ukrepov družinske politike, ker tudi ona je mnenja, da dejansko ti ukrepi neposredno na neki dvig rodnosti ne vplivajo, in je to tudi izjavila. Poleg tega je tudi seveda navedla, da neke raziskave, ki bi ugotovile dolgoročni pozitivni vpliv kateregakoli ukrepa družinske politike, v resnici ni. In za podkrepitev teh argumentov je tudi navedla, do osemdeset let so imeli stopnjo rodnosti, ki je presegala dva cela ena, potem je sledil padec kljub zelo dobrim ukrepom družinske politike, pa smo imeli dovolj mest v vrtcih, potem smo zvišali otroške dodatke, pa to ni vplivalo na, na rodnost, potem pa v času krize, ko so se v bistvu sprejemali ukrepi varčevanja, se je pa pokazalo tudi obratno, da tudi ti ukrepi varčevanja na rodnost niso vplivali in se je dejansko obdržala na isti ravni. In potem pridemo do tu, kjer smo danes dejansko pri vseh točkah že cel, cel dan tekom razprave. Družba se je spremenila, naša miselnost se je spremenila. Na to, ali se bo rodilo več otrok, bojo vplivale vplivali številni drugi dejavniki in ne zgolj samo ti konkretni neki ukrepi, ki pa, treba je povedati, jih je ta vlada že precej sprejela in, olajšala družinam, marsikateri korak. Vi veste in so bili to tudi vaši očitki, da delimo neke bombončke. Marsikaj smo zdaj že spremenili in povišali, neke transferje. Ampak mi se moramo začeti pogovarjati, mogoče to, kar smo se pri prejšnji točki ali pa dve nazaj pogovarjali, o delitvi nekega domačega gospodinjskega dela enakomerno med vsemi člani družine, o tem, kako bodo ženske usklajevale kariero in varstvo, otrok ali pa domače življenje, o tem, kar je kolega omenil, kako starši, kako so starši ene izmed mater otroka vozili na dojenje v, v službo. To je v bistvu to, kar vpliva, ali se bo na koncu neki par odločil za enega, dva ali pa tudi, več otrok. In ne moremo zdaj, žal, moram uporabiti to besedo, da gre za populistične razprave danes že preko celega dneva, zato ker zožimo pogled kot konj samo na eno rešitev in rečemo: "To je pa zdaj to, s čimer bomo dosegli vse." Ampak v realnem svetu zadeve, v resnici ne grejo tako. In še enkrat ponavljam, so argumenti, zakaj takrat se že ta ukrep ni obnesel, in kakšne vse težave so bile na terenu zaradi tega ukrepa. In ponavljati isto zgodbo še enkrat, brez da smo se nekaj vmes naučili, pa pričakovati neke druge rezultate, verjetno ne bo prava pot.